Señor Presidente, yo me opongo, como el señor Juncker, a la vinculación migración terrorismo, ya que, como la semana pasada defendió el propio Director de Europol, no hay ninguna constancia de ese vínculo. Migración ordenada es sinónimo de futuro compartido, de desarrollo en origen y en destino es un fenómeno que, si lo gestionamos correctamente, siempre tendrá efectos positivos. Por ello son importantes los acuerdos de La Valeta, aunque insuficientes. Por ello hay que seguir profundizando. La relación entre migración y desarrollo es doctrina comúnmente aceptada en las Naciones Unidas. Es necesaria una respuesta urgente e integral para paliar las necesidades de los refugiados, especialmente ahora en el invierno, sin olvidarnos de desarrollar las medidas en los países de origen. En este sentido, yo apoyo luchar contra la crisis en Siria, en el Sahel, en Chad o en el Cuerno de África, reforzando las estructuras del Estado, la democracia y la lucha contra el terror. También apoyo la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico y la explotación de seres humanos, con la mejora de la cooperación policial y judicial y facilitando el retorno y la readmisión, con dignidad y con legalidad. También apoyo generar oportunidades sociales y económicas en los países de origen facilitar nuevos cauces de migración legal, la participación de los migrantes en sus países de origen, y el mayor y mejor impacto de las transferencias de remesas a bajo coste